Nos roban a todos los ciudadanos, a las haciendas públicas y al bienestar. No solamente blanquean el dinero negro, sino que nos roban el dinero a los ciudadanos.

Para eso, yo creo que tenemos una oportunidad fantástica, porque hay indignación, hay indignación ciudadana, hay alarma social y hay una oportunidad de hacer las cosas bien. No con el catastrofismo, no con la idea de cambiar absolutamente todo, sino con la idea de tomar medidas poco a poco, en una batalla que será larga, que durará tiempo, pero que puede ser una verdadera revolución fiscal en el mundo en los próximos diez años. Empecemos por establecer cuál es el concepto de paraíso fiscal, empecemos por establecer la lista consensuada de los paraísos fiscales, establezcamos sanciones contra ellas, establezcamos acuerdos con los bancos para que no operen allí e iremos ganando esta batalla, clave para el futuro de la justicia fiscal y social en el mundo.